W dokumencie wskazuje się, że zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia nowego celu redukcji emisji będzie miało zwiększenie redukcji w Europie Środkowo Wschodniej. Komisja zauważa wprawdzie, że takie działanie będzie wymagało istotnych nakładów finansowych, ale chce ich poszukiwać w funduszach strukturalnych dla tych państw.